Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik, spoštovana ministrica. V preteklem tednu je po medijih in spletnih omrežjih zaokrožila pobuda uglednih prebivalcev Maribora, ki izpostavljajo preobremenjenost cestne povezave med največjima slovenskima mestoma. Opozarjajo, da je za sto triintrideset kilometrov dolgo pot po avtocesti zaradi nesreč, zapor in zastojev potrebno kar nekaj ur. Pri tem izpostavljajo, da uporaba javnega ali železniškega prevoza ni prava alternativa. Potovanje z vlakom traja minimalno dve uri, praviloma pa je daljše od dveh ur in pol, ter vključuje več prestopanj. Pobudniki so prepričani, da bi čas potovanja med obema mestoma morali bistveno skrajšati na približno petdeset minut. Kot Primorska poslanka moram izpostaviti, da se z enako in podobno težavo srečujemo tudi na zahodnem koncu avtoceste A ena na Primorskem. Tudi Primorska avtocesta poka po šivih. Zaradi prezasedenosti njeni uporabniki se dušijo v zastojih, ki so posledica nesreč, obnov in zapor. Tudi v primeru Primorske železniška povezava ne predstavlja prave alternative cestnemu prometu. Do Kopra iz Ljubljane je pet dnevnih vlakovnih povezav in samo ena od njih se v celoti opravi z vlakom. Najkrajši čas vožnje pa je dve uri dvajset za razdaljo, ki je po cesti znaša zgolj sto sedem kilometrov. S pobudniki se vsekakor mogoče strinjati, da potrebujemo boljše prometne povezave med večjimi slovenskimi mesti. In vemo, da širitev in novogradnja avtocest ne more biti edina rešitev, saj to pomeni le še več osebnega cestnega prometa. Zato je vsega povedanega očitno predvsem eno. Avtocesta A ena na celotni svoji dolžini potrebuje resno alternativo v obliki nove železnice. Obnova obstoječega omrežja lahko zgolj kratkoročna rešitev. Cilj bi moral biti izgradnja nove, sodobne železniške povezave, ki bi preko Ljubljane povezala Koper in Maribor in zagotovila potovalni čas krajši od ene ure ter tako spodbudila trajnostno mobilnost. Glede na to, da se soočamo z resnimi težavami že pri gradnji in obnovi manjših odsekov infrastrukture, me spoštovana gospa ministrica zanima: Kakšne so, po vašem mnenju, možnosti za razbremenitev avtoceste A ena in skrajšanje potovalnega časa na njej na kratki rok, srednji rok ter na dolgi rok? Kako, če sploh, se boste lotili akcijskega načrta, s katerim bi zagotovili skrajšanje potovalnih časov med Ljubljano in Mariborom oziroma med Ljubljano in Koprom na manj kot eno uro? In v kakšnem času ter za kakšno ceno bi bilo po vašem mnenju mogoče realizirati navedeno pobudo? Hvala .